Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous devons à travers le vote de demain, dans notre nouveau rôle de colégislateur, montrer l'ambition du Parlement européen pour une véritable réforme de la PAC sécurité alimentaire, équité, verdissement, régulation doivent être au rendez vous.

Le verdissement est en marche, mais nous devons le renforcer dès demain et l'adapter à la réalité, pour permettre une véritable transition écologique écoconditionnalité, rotation des cultures, surfaces d'intérêt écologique doivent marquer ce rendez vous politique. Enfin, et cela relève de notre responsabilité, nous devons permettre à tous les secteurs de production de faire face à la gestion de la crise par l'adoption d'outils de régulation adaptés, en particulier, pour le lait, et je me félicite que les droits de plantation dans la viticulture aient été réintroduits.